Hvala za besedo, podpredsednik. Kolegice in kolegi, spoštovani gospod minister. Moje poslansko vprašanje se nanaša na Zakon o javnem naročanju. Zdaj, številne anomalije se dogajajo, in bom kar povedal primer prakse, ki smo jo imeli oziroma jo imamo v občini Gorenja vas - Poljane, kjer gradimo športno dvorano. Seveda, prišle so različne prijave na ta razpis. Izbrali smo najcenejšega ponudnika. Zakaj? Ker enostavno nismo hoteli tvegati s pritožbami. Lovili smo namreč rok za finančna sredstva Eko sklada in športno dvorano, skupaj še z okolico in z vsem, investicija nekaj pod štiri milijone evrov, se je prijavilo podjetje in izbrano je bilo podjetje, ki nima enega krampa, nima ene lopate, nima enega kombija, skratka nič. To je neka inženiring firma, ne, ki pa potem sproti išče podizvajalce. Seveda, postavi neko fiktivno ceno na razpisu, zato da pridejo noter, potem pa ne dobi podizvajalcev za to ceno, cene so potem višje, prihaja do tega, da jim ne plačujejo, podizvajalci zapuščajo gradbišče, jih enostavno ni več. Zdaj sicer, zakon je nekaj popravil, da lahko naročnik plača tudi direktno podizvajalcu, ampak potem taka firma ustanovi še eno inženiring firmo, ki je v bistvu potem njen podizvajalec, ne, in že podpodizvajalcu pa ne moreš plačati, ne, skratka, in tukaj se vrtimo v začaranem krogu in moje vprašanje se nanaša, gospod minister, ali nameravate oziroma, kako nameravate spremeniti ta zakon, da se to ne bo več dogajalo. Zdaj, mi smo dvorano postavili, konec leta bo otvoritev, ampak izrazito veliko slabe volje, izsiljevanja, tudi s strani določenih ljudi, ki so mislili, da bodo župana in občino prinesli okrog, ampak na koncu je zadeva v teh okvirih, ne, so bile pa res hude težave. Verjamem, da ni osamljen primer, da je tudi da so tudi drugi primeri takšni. Skratka, kaj boste storili, da ne bo prihajalo do tega, da se neka inženiring firma, ki praktično nima nikogar, da bi takšen projekt lahko naredil, ker so potem težave s podizvajalci, da jih dobijo, kako se jim plačuje in tako naprej, kaj boste storili, da do tega ne bo prihajalo, ker vemo pa ne, saj, bo odgovor tako, kot je bilo na hearingu, saj vam ni treba izbrati najcenejšega, ja, seveda ga ni treba ne, ampak, tvegamo s pritožbami, kot sem že prej dejal, lovimo pa roke, do kdaj more biti zadeva zgrajena, če želimo dobiti sredstva, v tem primeru Eko sklada. Prosim za odgovor.